Először is szeretnék gratulálni Gabriel Mato jelentéstevőnek, hogy hozzám hasonlóan kulcságazatként tekint az akvakultúrára, amely az Unió halászati politikájának az egyik pillére.

Ez óriási győzelem, hiszen a haltenyésztés jelentősen ki tudja segíteni a halászatot, s erre a tenger nélküli országokban mint például Magyarországon is komoly lehetőség van. A magyar édesvízi haltenyésztők már hosszú évek óta várnak erre az áttörésre, főleg annak elismerésére, hogy magas minőségű, egészséges halászati élelmiszereket állítanak elő, továbbá a változatos élővilágot eltartó halastavaik révén komoly környezeti és természetvédelmi szolgáltatásokat nyújtanak. Az Európai Unió végre hangsúlyosan támogatja a tevékenységüket. Ezért küzdöttem folyamatosan, mióta az Európai Parlament Halászati Bizottsága egyetlen magyar tagja lettem.

A haltenyésztésnek tehát komoly munkahelyteremtő képessége van a vidéken élő polgárok számára, és ez a legfontosabb.